Die politischen sind bereits angesprochen worden.

gegenseitigen rechtlichen Verpflichtungen haben. Deswegen nehme ich Ihre Auflistung aller Schwierigkeiten dieser Situation zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass die Kommission ja mit der Schweiz über ein Rahmenabkommen verhandelt, das diesen Gemischten Parlamentarischen Ausschuss im Prinzip durch ein wirkliches Gericht ersetzt, beispielsweise den Europäischen Gerichtshof, der am Ende tatsächlich auch rechtliche Streitfragen klären kann, und zwar im gegenseitigen Einvernehmen als neutrale Instanz.